Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'unione energetica europea era ed è una necessità per l'Unione europea ed è l'unica strada per assicurare la sicurezza energetica ed una riduzione della dipendenza dalle importazioni di fonti fossili, ma l'unione energetica va realizzata immediatamente, in modo da favorire un mercato dell'energia pienamente integrato capace di stimolare l'efficienza energetica, l'innovazione delle tecnologie a basse emissioni di carbonio e nelle rinnovabili, il risparmio energetico e il rafforzamento dei diritti dei consumatori, che dovranno poter trarre beneficio da tariffe energetiche più basse.